Merci, Monsieur le Président, le programme de dix huit mois du Conseil établi par les Présidences triples, espagnole, belge et hongroise, prévoit que la lutte contre la pauvreté et la marginalisation sociale constituera un objectif majeur, l'accent devant être mis sur les chômeurs, les enfants touchés par la pauvreté, les travailleurs pauvres et les familles

Pendant la Présidence belge, quatre priorités thématiques seront mises en exergue en matière de lutte contre la pauvreté le revenu minimum et la protection sociale, le logement et la situation des personnes sans abri, la pauvreté des enfants au sein de leur famille et enfin, la participation des personnes en situation de pauvreté et de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale.

Dans le cadre de ces discussions, la Présidence s'efforcera aussi de promouvoir au niveau européen l'importance de principes de bonne gouvernance qui garantissent la participation des personnes en situation de pauvreté. Ensuite, afin de garantir à tous le droit fondamental au logement, la Présidence belge accordera une importance particulière à la problématique de l'accessibilité au logement lors d'une conférence qui aura lieu les 9 et 10 décembre. La Présidence mettra également en avant le rôle crucial de l'enseignement dans la lutte contre la pauvreté des enfants et dans le combat contre sa transmission intergénérationnelle, ce qui a déjà fait l'objet d'une conférence qui a eu lieu les 2 et 3 septembre derniers.